prochainement sur le marché intérieur.

La Commission suit très attentivement les développements du marché dans le secteur de l'élevage, et plus particulièrement dans le secteur de la production porcine et des volailles.

Le prix du porc d'abattage suit la tendance saisonnière à la baisse. Il est très légèrement inférieur au niveau de l'année dernière.